Señor Presidente, cuando hablamos de cambio climático encontramos siempre detrás la acción humana como una de las causantes. Cuando hablamos del Apéndice I es insoportable, pero tenemos que reconocer que la acción directa del hombre sigue siendo la principal causa de que sea más necesario que nunca.

Y debería prohibir también que esa caza se haga solo para tener trofeos deportivos. Me parece que, aunque lo haga gente fina, millonarios y algún monarca con problemas familiares y aburrido por sus pocas competencias, no debería permitirse que se haga deporte matando animales de este calibre, matando estos paquidermos.